Monsieur le Président, j'ai bien entendu et j'ai fait très attention à ce que vous avez dit.

C'est ce que j'ai entendu, en tout cas c'est ce qui a été traduit. Cela me paraît tout à fait incroyable parce que, si c'est le cas, on prendrait en quelque sorte comme seuil de l'élection la moitié du nombre des gens qui ont voté pour.

Sans doute ai je mal compris ce que vous avez dit, mais l'ensemble de cette procédure me paraît parfaitement absurde, peut être adaptée à une élection dans laquelle il y a plusieurs candidats, mais absolument pas au renouvellement d'un vice président.